Obama et les institutions européennes tient essentiellement à son volontarisme politique pour une relance par la consommation, l'incitation aux investissements dans les infrastructures créatrices d'emplois, l'utilisation de la création monétaire et de la fiscalité. Il se heurte d'ailleurs aux conservateurs qui bloquent tous ses plans sans exception. Et votre idée de pacte transatlantique est un marché de dupes, contre notre emploi, parce que c'est forcément le libre échangisme et la concurrence qui prévalent. Il faut donc changer et inventer un nouveau système de coopération, y compris avec les États Unis, qui induit des protections aux frontières, changer le rôle de la Banque centrale européenne et du système bancaire européen, changer le Fonds européen de stabilité financière pour un Fonds de développement social écologique pour l'investissement, les services publics, l'éducation et l'emploi, et pour aider les petites et moyennes entreprises.